Najlepša hvala za besedo. Postopkovni predlog, gre gospodu poslancu magistru Mateju Toninu, ker zavaja. Javno pred kamerami govori neresnice o nas o kot Levici in ga prosim, da ga opozorite, da pač naj ne uporablja lažnih terminov oziroma tudi dejansko nekih lažnih nazivov karkoli že. V glavnem to je po postopkovnem.